Monsieur le Président Van Rompuy, je respecte beaucoup à la fois votre personne et votre travail, mais sachez que vous ne m'avez vraiment pas convaincu. Vous dites que les travailleurs ne doivent pas se tracasser, qu'on travaille pour eux. Moi, ce que je lis quand je regarde le pacte pour l'euro plus, comme vous l'appelez, c'est que, quand on parle de compétitivité, on parle de quoi? On parle de réduire les salaires, on parle de plus de flexibilité et de moins de sécurité.

On ne dit rien sur la productivité de l'énergie. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne gagnera jamais la course aux bas salaires contre la Chine. Par contre, la Chine est bien partie pour nous battre sur l'efficacité énergétique et sur l'efficacité des ressources.

Mais sur l'équilibre des finances publiques, objectif raisonnable, vous dites qu'il faut couper les dépenses. 40 des dépenses publiques sont des dépenses de nature sociale et il ne faudrait pas s'inquiéter!

Vous en parlez au conditionnel vous dites que, de toute façon, ça doit être neutre du point de vue des revenus, donc on n'aura pas un euro de plus avec ça et, en plus, de toute façon, les entreprises pourront choisir. Je n'ai jamais vu personne choisir dans ses options fiscales celle qui lui coûte le plus.

Ceux de l'an dernier étaient une blague.

Ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, même si ces stress tests sont sérieux, à la fin, qui va capitaliser les banques? Leurs actionnaires ou bien nous, les contribuables? Soyons sérieux! De toute façon, pour eux, visiblement, il ne faut pas s'inquiéter. Et, enfin, on ne parle pas de l'éléphant qui est dans le salon, à savoir l'insoutenabilité totale de la dette grecque, de la dette irlandaise. Vous le savez, il n'est pas possible, de quelque manière qu'on tourne le problème, qu'ils parviennent à rembourser. Et plus tard on restructurera, plus douloureux sera l'exercice. Ça ne sera jamais un exercice plaisant, mais vous attendez et ça nous coûtera cher.